Monsieur le Président, ce rapport nous permet de faire l'évaluation des recommandations spécifiques de l'année

C'est qu'à nouveau, dans ces recommandations spécifiques par pays, un des problèmes clés du fonctionnement de la zone euro, qui est la question des interdépendances entre la question économique et la question sociale, entre les États membres, ne peut pas être traitée de cette manière là. Nous constatons aussi que beaucoup de ces recommandations sont très prescriptives.

Nous le regrettons, car il est malhonnête d'examiner la situation de l'emploi dans tel ou tel État membre sans regarder aussi ce qui se passe du point de vue de la situation des femmes.